Il est extrêmement important pour nous que le Conseil puisse entendre la voix du Parlement européen sur le mandat.

Il ne s'agit pas d'un avis contraignant mais, vu la situation de crise économique, vu la situation de crise sociale, vu les déficits commerciaux que nous avons en Europe, il est absolument essentiel de ne pas se tromper d'accords commerciaux, de ne pas se tromper de contenu de négociation. C'est pour cela que, s'il arrive que, pour la première fois, le Conseil entende ce que dit le Parlement européen avant d'établir le mandat de négociation, je crois qu'on ferait un pas en avant dans la qualité des accords que nous pouvons passer. Je crois que l'expérience récente, y compris sur ACTA, montre qu'il serait de bonne intelligence politique d'écouter ce que dit le Parlement européen avant d'engager des négociations. Pour les écologistes, il ne s'agit pas d'obtenir, avant négociation, des concessions des Japonais, comme certains groupes

Nous disons simplement ayons une négociation transparente, ayons une négociation claire et, pour cela, n'engageons pas plusieurs processus de négociation, ayons un mandat clair sur lequel nous entamons des négociations.

Engager des négociations avec un grand bloc commercial comme le Japon ou un grand bloc commercial comme les États Unis, c'est une rupture dans la position européenne, c'est mettre de côté ou prendre acte de l'échec des négociations à l'OMC. Nous devons davantage en mesurer les conséquences, notamment quand ces négociations portent essentiellement sur le système de régulation, sur les investissements, sur les marchés publics, sur l'ensemble des cadres réglementaires plutôt que sur les tarifs. Nous devons mesurer ce que signifient les négociations bilatérales plutôt que des négociations multilatérales.

Je ne suis pas sûr que la zone japonaise soit la plus dynamique à l'heure actuelle mais encore bénéficier de cette croissance internationale, c'est être capable de vendre, c'est avoir une vision stratégique de notre économie et de notre industrie. Une nouvelle fois, je regrette que nous ayons une vingtaine de négociations commerciales dans le monde sans avoir de politique industrielle, sans savoir ce que nous voulons pour notre économie, par exemple, pour notre industrie automobile dans les vingt ans qui viennent.